neutralizar a los mafiosos en sus bases operativas, con o sin mandato de las Naciones Unidas drones sobre Libia hilos en varios países antenas humanas inteligencia buscar interlocuciones, no interlocución, con Libia y dura justicia penal aquí. Tercera prioridad el asilo. El asilo es una obligación vital para los europeos es una obligación moral para los europeos es una obligación legal para los europeos artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¡Léanlo! ¿Y cómo hay que gestionar